A Jobbik képviselői már nagyon sokszor felszólaltak itt az Európai Uniónak a centralizációja ellen, a központosítása ellen. Viszont egy tipikusan olyan témához értünk a héa témakörében, ahol a harmonizáció az egyetlen megoldás. Az nagyon rossz üzenet az európai emberek számára, hogy viseljük együtt a terheket ebbe az Unióba, viszont a jóléti intézkedések azok már megoszlanak. Hát nézzék meg, hogy Kelet Európában milyenek a fizetések, Nyugat Európában. És nem elég ez, hogy egy ilyen társadalmi különbség megvan, hanem még Kelet Európában az általános forgalmi adó majdhogynem azt lehet mondani, hogy többszöröse, vagy több százalékkal meghaladja a nyugat európai általános forgalmi adókat vagy hozzáadottérték adót.

Itt lenne az idő arra, hogy az Európai Unió az ilyen megszorításokba is beavatkozzon és ne engedélyezze.